Per far questo noi abbiamo bisogno l'abbiamo scritto nei nostri documenti, l'abbiamo detto alla Commissione e al Consiglio di un bilancio che sia forte, di un bilancio che sia in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini, che sia in grado di rispondere alle aspettative delle nostre imprese, del nostro mondo dell'economia, del nostro mondo del lavoro. Per avere un bilancio forte, bisogna avere delle risorse europee, delle risorse proprie molto forti su questo mi sembra che ci sia pochissima spinta da parte del Consiglio e che non ci sia la volontà di andare avanti. Noi invece riteniamo che occorra liberare delle risorse per gli Stati membri e, parallelamente, avere un'Europa che sia in grado di provvedere per conto proprio ad almeno il 50 del proprio fabbisogno, del proprio bilancio.